Consider vitală recunoașterea rolului semnificativ al femeilor în agricultură, atât în producția primară, cât și la diversificarea activităților economice în ferme și în zonele rurale. Cred că trebuie să atragem atenția asupra nivelului înalt de sărăcie și izolare care afectează femeile din mediul rural, accentuând nevoia de măsuri eficiente pentru a garanta șanse egale pentru femei în agricultură, ca un obiectiv principal al politicii agricole comune. În acest context, este vitală îmbunătățirea calității vieții femeilor care trăiesc în zonele rurale, prin asigurarea unui acces cât mai ușor al acestora la educație și formare profesională, învățare continuă, servicii locale de sănătate publică eficiente, dar și la infrastructura și serviciile pentru copii și familii. Subliniez că îmbunătățirea egalității de șanse pentru femei în zonele rurale presupune o promovare mai intensă a rolului lor, atât în cadrul activității agricole, cât și în alte domenii de activitate economică, inclusiv în protejarea caracterului multifuncțional al agriculturii.